Effectivement, cela fait longtemps que l'Europe se préoccupe de manière sectorielle de la question de la durée de vie des produits, mais c'est la première fois que nous essayons de l'évoquer de manière transversale et, je dirais, dans une perspective durable, en essayant de placer cette question dans son contexte global. Son contexte global, c'est le cœur de la nouvelle économie, c'est le cœur du développement durable de l'Union européenne, tout simplement parce qu'on touche à la question environnementale, on touche à la question économique et de production, on touche à la question de consommation et à la question sociale. Le fait que nous nous trouvions au cœur de cette problématique nous oblige à essayer de penser cette question de manière consensuelle. Cela nous oblige à essayer de la penser non pas en nous opposant les uns aux autres, en opposant l'économie à l'écologie ou en opposant les questions sociales aux questions de consommation, mais c'est au contraire ensemble que nous devons résoudre cette problématique.

Tout simplement en essayant de sortir d'une logique d'une société du déchet, d'une société du jetable et d'une société du gaspillage.

La question sociale, c'est la délocalisation des emplois en Europe, c'est le fait que l'on aille produire à moindre coût à des milliers et des milliers de kilomètres et que l'on détruise notre industrie.

La logique voudrait que nous arrivions ensemble à prendre en compte la nouvelle économie, l'économie de la fonctionnalité, l'économie d'usage, l'économie qui fait que des consommateurs surtout les plus pauvres ne veulent plus être obligés de changer en permanence les produits qu'ils achètent et qui tombent en panne dès que les garanties légales s'arrêtent.

Nous devons également redévelopper la réparabilité de l'ensemble des produits mis sur le marché. Nous devons faire en sorte que les batteries ne soient plus collées, mais soient vissées pour qu'on n'ait plus besoin de jeter un téléphone quand la batterie tombe en panne. Nous devons faire en sorte que les consommateurs soient informés de la durée d'usage des produits et de notre capacité à les réparer. Voilà tout l'objet de mon rapport, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Voilà ce que nous attendons de l'Union européenne qu'elle se saisisse de cette question fondamentale.